Bierze się ona z poczucia bezsilności wobec cierpienia, śmierci tysięcy zwykłych Syryjczyków. Czy można zatem zrobić coś więcej, niż dotychczas zostało zrobione, czy można było zrobić więcej, niż wprowadzić sankcje dyplomatyczne, częściowe, ograniczone sankcje ekonomiczne oraz embargo na dostarczanie sprzętu wojskowego do Syrii? Szczerze mówiąc, pewnie niewiele, ale są przykłady z całkiem niedawnej historii z zeszłego roku że jeśli wspólnota międzynarodowa działa razem, solidarnie, to efekty takich działań, nie tylko dyplomatycznych, ale ograniczonych akcji militarnych przynoszą pozytywne skutki.

Po pierwsze dlatego, żeby raz jeszcze wyrazić solidarność ze skrzywdzonymi i represjonowanymi Syryjczykami. Po drugie, żeby uświadomić władzom syryjskim, że patrzymy na to, co się dzieje. Bacznie obserwujemy rozwój sytuacji w Syrii i ci, którzy dopuszczają się zbrodni, nie pozostaną bezkarni. Ale najważniejsze jest, żeby wreszcie skłonić i o to apelujemy również w rezolucji rządy europejskie, liderów europejskich, europejską Radę do Spraw Zagranicznych, po pierwsze, do znacznego rozszerzenia pakietu sankcji, które zostały zastosowane wobec Syrii dyplomatycznych i ekonomicznych.

Po trzecie, żeby wykazać determinację w relacjach bilateralnych z Rosją i z Chinami oraz skłonić te państwa do przyjęcia rezolucji ONZ, która otworzy możliwość skutecznego działania w obronie niewinnych ludzi.